Tout d'abord, j'entends certains parler de stabilité financière et de consolidation budgétaire, et d'autres de croissance, en opposant l'un élément à l'autre. En vérité, on a évidemment besoin des deux. On a besoin de stabilité budgétaire, de retour à l'équilibre, et on a besoin de soutenir la croissance. C'est là, me semble t il, une question de bon sens. Pour soutenir la croissance, il faut, là aussi, d'une part, des réformes structurelles, retrouver de la compétitivité et, en même temps, investir pour notre avenir et donner des perspectives pour l'avenir de nos enfants. Or, les États membres sont malheureusement extrêmement endettés, et c'est donc à l'Union européenne qu'il revient d'investir pour l'avenir.

Pourquoi pas oui à une mobilisation de l'épargne européenne en faveur de projets d'avenir? Je pense que c'est une piste qui devrait véritablement être ouverte. Oui à une taxe sur les transactions financières pour que l'Union européenne ait enfin ses ressources propres. Et, enfin, comme l'a dit Guy Verhofstadt, donner des perspectives d'avenir, c'est aussi réfléchir à la façon, au fond, de faire baisser les taux d'intérêt.